În plus, actualele proteste climatice din capitalele Europei transmit un mesaj tot mai clar că trebuie să fim mai ambițioși pe plan intern și un exemplu de urmat la nivel global, sigur, fără să punem în pericol competitivitatea industriei noastre din Uniunea Europeană. Este un pas important că în urma negocierilor interinstituționale purtate alături de Consiliu, Parlamentul a reușit să obțină un acord de reducere a emisiilor cu 37,5 până în 2030 în ceea ce privește autoturismele noi și o reducere cu 31 pentru autoutilitare.